Este o măsură care se aplică cetățenilor din statul respectiv sau cetățenilor care lucrează în statul respectiv cu contrat de muncă individual. În niciun caz nu se poate aplica muncitorilor angajați de o companie externă statului membru, din domeniul serviciilor, de exemplu, în special transportul rutier. Obligația companiilor să plătească conducătorii auto pentru transport internațional cu cel puțin salariul minim aplicat în Germania pe perioada rulării pe teritoriul Germaniei încalcă evident regulile pieței unice, directiva serviciilor. Obligația companiilor de a menține conturi separate și de a le pune la dispoziția autorităților germane este o cerință complet în afara oricărei legislații naționale sau europene. O asemenea măsură constituie un precedent periculos, deja alte state membre au anunțat intenția de a aplica măsuri similare care vor crea mari probleme pe piața unică din Uniunea Europeană. Adaug regulile noi, în afara regulamentelor europene, impuse de alte state membre conducătorilor auto, precum și amenzile aberante prevăzute de legislația acestor state, inclusiv Germania. Cred că este evident că aceste măsuri pot fi considerate măsuri protecționiste.